Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci d'avoir organisé ce débat si rapidement. Encore une fois, grâce au travail des journalistes que je veux saluer un nouveau scandale fiscal est révélé qui vient montrer que pour réduire leurs impôts les contribuables les plus riches et les plus puissants ne manquent pas d'imagination et se moquent bien de la solidarité, de l'éthique et parfois de la légalité. Les schémas de fraudes qui ont été révélés sont choquants et même insupportables. Ils sont choquants parce qu'ils impliquent certaines banques qui ont abusé des trésors publics au plus fort de la crise, alors que des sommes considérables d'argent public venaient d'être injectées pour sauver le secteur bancaire. Insupportables, car ce sont des recettes en moins pour les États membres et donc aussi des investissements en moins et des impôts en plus pour les entreprises et les citoyens qui respectent les règles du jeu, donc ce n'est pas admissible, bien sûr. Que nous dit ce nouveau scandale un de plus? Que par le passé, les règles concernant l'échange d'informations auraient pu et dû être plus efficaces, mais surtout plus respectées. Il faut rappeler qu'au moment des faits, ces échanges étaient dits spontanés, c'est à dire laissés à l'appréciation des États et ces règles n'ont pas permis force est de le constater d'empêcher des comportements frauduleux.

Or, depuis 2014, cette Commission et je suis fier d'y avoir contribué à ma place de commissaire à la fiscalité a engagé ce que j'ai appelé la révolution de la transparence, en suivant un principe extrêmement simple qui est de renforcer et même de systématiser la coopération et les échanges d'informations entre les États membres. L'échange d'informations, c'est vraiment le concept clé qui nous a fait changer, je crois, d'époque. Ainsi, la directive sur la coopération administrative a été considérablement étendue.

enfin, sur le partage d'informations entre les autorités fiscales nationales et les autorités anti blanchiment. Plus récemment, cette directive a été complétée par de nouvelles dispositions en matière de déclaration pour les intermédiaires fiscaux vous l'avez votée et je vous en remercie. Son entrée en vigueur est prévue pour l'année prochaine. Elle va tout changer parce qu'elle obligera ces intermédiaires des banquiers, des avocats, des conseillers juridiques ou fiscaux à déclarer les montages fiscaux abusifs ou agressifs qu'ils vendent à leurs clients. J'appelle les États membres à utiliser désormais ces outils qui sont à leur disposition pour coopérer, pour échanger des informations plus vite. La vitesse, précisément, est essentielle pour éviter que ce genre de schéma agressif ne se propage entre États membres. Les révélations de la semaine dernière démontrent, une fois de plus, que ces questions de justice fiscale intéressent au plus haut point le grand public. Elles sont même maintenant tout en haut des priorités de nos opinions et c'est la raison pour laquelle j'invite le Parlement et le Conseil à adopter rapidement nos propositions sur les rapports pays par pays publics et sur la protection des lanceurs d'alerte. Au delà du renforcement de la coopération avec les administrations fiscales, cette Commission a systématiquement proposé aux États membres, comme vous le savez, une approche collective ambitieuse et là, le Parlement et la Commission se sont toujours trouvés côte à côte par la définition d'une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés.

Et je pense qu'une réponse européenne est seule à même d'entraîner le reste de la communauté internationale dans une réforme sérieuse du cadre légal, par l'adoption d'une liste commune de paradis fiscaux, qui nous a donné suffisamment de poids pour obtenir, je le crois, toute une série de réformes qui permettent de progresser dans la lutte contre les régimes fiscaux dommageables à travers le monde. Nous avons aussi proposé aux États membres de négocier certains aspects des traités de prévention de double imposition au niveau européen lors des accords FATCA avec les États Unis. Certains États membres n'étaient pas mûrs pour une telle approche coordonnée et il est peut être temps ce n'est pas un testament, c'est une proposition de relancer cette idée. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, tout n'est pas encore réglé, tout n'est pas encore mis en place, mais s'agissant précisément de ce qui est soulevé par ce scandale, il se trouve que des progrès significatifs ont été accomplis, même si je ne peux pas dire que tout ce que nous avons décidé ensemble est de nature à rendre impossible un tel scandale. Mais je peux dire avec beaucoup de confiance que ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile si les administrations fiscales remplissent les dispositions légales auxquelles elles sont maintenant tenues. Lorsque toutes ces législations seront mises en œuvre, il sera, je crois, beaucoup plus compliqué de faire ce type d'optimisation et de fraude fiscales en Europe et vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle de la Commission pour s'en assurer. Je crois aussi, comme toujours, qu'il faut se tourner vers les États membres parce que c'est à eux de faire respecter ces dispositions davantage que ne l'avaient été celles qui portaient sur l'échange d'informations spontanées à l'époque. Maintenant le spontané est automatique et donc obligatoire.